Señora presidenta, quiero felicitar y dar las gracias a las colegas Petir y Lidia Senra por este informe, que quiere dar a las mujeres que trabajan en el medio rural, visibilidad, pero, además, políticas para que su aportación al desarrollo, sostenibilidad e innovación de este sector sea reconocida y apoyada. Para empezar, por justicia pero, además, por eficacia. Por eso, hemos apostado —y así se ha recogido en el informe— por que este sea el primer paso hacia la redacción de un Estatuto europeo de las mujeres agricultoras, como el que ya se aplica en algunas nacionalidades históricas europeas como el País Vasco, y de cuyos contenidos proviene la mayor parte de las enmiendas que hemos presentado. Necesitamos más mujeres titulares o cotitulares de explotaciones, en puestos de responsabilidad en cooperativas y empresas, y una PAC que mida seriamente y permita aflorar la aportación femenina, que la ponga en valor en términos de renta y talento, y que la apoye en consecuencia.